Als Berichterstatter des Rechtsausschusses möchte ich auch zunächst meinen Dank an die Berichterstatterin im LIBE Ausschuss richten ich glaube, dass wir wirklich eine sehr gute Zusammenarbeit hier im Europäischen Parlament hatten, wo wir auch als Rechtsausschuss die Möglichkeit hatten, unsere Vorschläge in das Verfahren mit einzubringen und natürlich auch an die Kollegen der anderen Fraktionen im LIBE Ausschuss. Meine Gratulation geht natürlich auch an die Kommissarin für Justiz und Grundrechte, dass hier jetzt ein neuer Baustein dieses Fahrplans zur Schaffung gemeinsamer Standards im Strafverfahren erreicht wurde. Da sind wir uns, glaube ich, einig, dass das ein sehr wichtiger Schritt auf dem Weg zu diesen gemeinsamen Standards ist.

Deswegen schaue ich bereits nach vorne und hätte gerne, dass wir baldmöglichst auch die weiteren Verfahrensschritte, etwa zum Recht auf Zugang zu einem Anwalt, vervollständigen können, wo ich auch als Berichterstatter des Rechtsausschusses und als Schattenberichterstatter im LIBE Ausschuss dabei sein werde. Ich glaube, das ist extrem wichtig.